Das ist de facto Wirtschaftsspionage, nach EU Recht auch verboten. Man muss das so klar sagen.

Damit wird nicht nur Landesverrat begangen das ist das eine sondern auch EU Recht definitiv gebrochen, Richtlinien, Verträge, die wir hier alle beschlossen haben und die wichtig sind.